Som rada, že táto správa bola prijatá veľmi veľkým konsenzom v rámci nášho výboru. V čom je podľa mňa taký najdôležitejší moment, ktorý treba spomenúť k tejto správe? Všetci sme sa zhodli na tom, že ak hovoríme o pracovnej a vzdelávacej mobilite žien alebo všeobecne všetkých pracovníkov v rámci Európskej únie, najdôležitejšia je, samozrejme, informovanosť, aby ľudia vedeli, aké majú práva, povinnosti, aké majú možnosti. Samozrejme, často sa stretávame s tým, že ľudia, ktorí chcú migrovať, ktorí chcú využívať mobilitu, nemajú jazykovú vybavenosť. Napríklad niektorí, ako je prípad žien, často nasledujú svojich manželov alebo svojich partnerov do zahraničia.